virðulegi forseti við ræddum þetta mál nokkuð ítarlega hér í þingsalnum í gær

hlustað á það sem sagt var í umræðunni og tók þar af leiðandi ekkert mark á því það gerir hann ekki núna heldur í dag heyrist mér hér var flugvél sem lenti í gær á reykjavíkurflugvelli og birtust myndir af því í sjónvarpi og blöðum sú flugvél fékk tollskoðun eins og allar slíkar vélar sem hingað koma ég hef innt sérstaklega eftir því og er að kanna hvort nokkuð grunsamlegt hafi komið út úr þeirri skoðun á vélinni það má vera að háttvirtur þingmaður hafi rannsakað það og kynnt sér það að það hafi verið fangar þar um borð ég tel fullvíst að svo hafi ekki verið að þar hafi verið einhverjir laumufarþegar eða einhverjir fangar hvað þá að þar hafi verið einhverjir aðilar sem beittir séu pyntingum um þetta vitum við ekki en ég tel víst að sú flugvél hafi lent hér í friðsamlegum og lögmætum tilgangi það sem okkur vantar að vita er það hvort bandaríkin eða önnur ríki hafi flutt fanga um ísland til landa þar sem þeir eru beittir óeðlilegum yfirheyrslum eða óeðlilegum aðgerðum slíkt sættum við okkur ekki við höfum mótmælt og munum áfram mótmæla en það vantar í þetta mál þá fullvissu sem háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson virðist hafa í þessu máli eins og svo mörgum öðrum án þess að hafa kynnt sér